herra forseti ímyndið ykkur þessa sviðsmynd

með dyggum stuðningi sjálfstæðisflokksins nær að taka til ríkisins það mikið fé og útdeila því til landsmanna til leiðréttingar á húsnæðislánum í almennri sátt ímyndið ykkur þessa sviðsmynd hver verður stærsti flokkur landsins þetta er fíllinn á stjórnarheimilinu stærsti flokkur landsins verður framsóknarflokkurinn þá er það spurningin hvort þeir sem stjórna sjálfstæðisflokknum sem er ekki hæstvirtur ráðherra bjarni benediktsson í rauninni hann hefur mikil völd en hann er ekki sá eini sem stjórnar flokknum hvort þeir geta leyft þessari sviðsmynd að gera nema að þeirra hagsmunir séu beintengdir betur við þetta stjórnarsamstarfið við sjáum hérna í dag að það er enginn ráðherra sjálfstæðisflokksins í þingsalnum í þessari umræðu aðgerðaáætlunin er góð á pappír og þessi stóru kosningaloforð hérna sem eru yfirleitt í fyrsta og öðrum lið eru þar að lútandi leiðir til að ná fram

í nóvember ég get sagt ykkur það að samningsteymi kröfuhafa þrotabúanna eru að fylgjast grannt með þessu þau mættu á fund okkar pírata og fleiri þingflokka og þau vita þessa stöðu og þau sjá þetta ósamræmi og þetta slæma samstarf

og það töpuðu öll á þessu nema mögulega framsóknarflokkurinn verður ekki áfram stóri flokkurinn eða það er hann verður ekki stóri flokkurinn honum verður erfiðara að uppfylla sín kosningaloforð þetta er erfitt kosningaloforð að uppfylla fyrst þarf nefnilega að ná þessu fé frá kröfuhöfum

hefur núna ekkert sérstaklega gott orðspor og þarf að bæta það þannig að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að spila þetta gríðarlega vel

hallalaus fjárlög vel gert virkilega góður fókus hjá sjálfstæðisflokknum staðreyndin er samt sem áður sú að stjórnarsamstarfið er á þessum höllum fótum út af því að það er ósamræmi þarna á hagsmunum en ef við ætlum að ná góðum samningum við þessa kröfuhafa þá verður að vera samstaða á stjórnarheimilinu það hefur ekki verið við höfum séð það í fjölmiðlum og við höfum sé það hérna á þinginu og við sjáum það í þingsal í þegar þegar engir ráðherrar sjálfstæðisflokks eru í salnum fyrir flesta mína vini og vandamanna þá vona ég að framsókn takist að uppfylla þessi kosningaloforð þeir eru flestir með mikil og há lán fyrir mig persónulega og mína fjölskyldu þá vil ég sem fyrst afnám gjaldeyrishafta og uppgang efnahagslífsins en ég er ekki með nein lán ég er á leigumarkaði og hef alltaf verið en ég held að til að ná sem bestum samningum við kröfuhafa þá verða þeir að sjá að það ríkir samstaða og einhugur á stjórnarheimilinu um hvernig á að ná fram þessari aðgerðaáætlun og að leysa þessi vandamál samhliða þessi vandamál um